Maar als ik goed luister naar sommige collega's, dan hoor ik hen niet praten over eerlijke belastingen, maar over méér belastingen.

Jullie verwarren het geven van meer kansen met het opdringen van meer herverdeling. Voor mij betekent rechtvaardigheid dat iedereen dezelfde kansen krijgt om zijn talenten ten volle te ontplooien, zonder oneerlijke regels die bepaalde groepen voortrekken, en zonder een beleid dat alleen in het voordeel is van bepaalde lobby's.